Bohužel, v té době jsme nezaregistrovali žádnou větší odmítavou a důraznou reakci Západu. Možná i proto bylo Rusko povzbuzeno k další expanzi, protože pak jsme zažili okupaci Krymu a také části Ukrajiny. Nevyplácí se tedy mlčky přihlížet. Jsem proto ráda za vyjádření paní představitelky Mogheriniové, za to, že EU podporuje Gruzii a také zabraná území, kde vytváří určité programy proto, aby tato území byla dále integrována ke Gruzii a k demokratické Evropě. My si připomínáme také 50 let od okupace Československa a chci připomenout panu kolegovi Scholzovi, že tehdy se také tomuto říkalo bratrská pomoc, ale byla to okupace a v Gruzii je to okupace.